Madame la Présidente, je vois que le débat est chaud, mais je pense que le vote auquel nous sommes soumis, aujourd'hui, est vraiment un vote politiquement important et hautement symbolique.

Il est de notre responsabilité de faire le maximum pour dissuader les jeunes de commencer. Le groupe des Verts ALE appuie donc les propositions faites par la Commission européenne diminuer l'attractivité des paquets

messages sanitaires empêcher justement les cigarettes slim et au menthol, parce que cela pousse les jeunes à fumer. Le menthol enlève l'âpreté du tabac. Cela permettra de lutter contre la dédiabolisation du tabac que provoquent le marketing et le packaging. En aucun cas, il n'est tolérable de laisser le marketing séduire de jeunes consommateurs avec des produits mortels. Diminuer l'addiction est une priorité. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité des eurodéputés car ce vote est décisif et montrera quelle est la véritable influence des lobbies à Bruxelles. Il en va de l'image d'intégrité du Parlement européen.